Señora Presidenta, señor Comisario, señores diputados, desgraciadamente, en esta primera sesión plenaria de la legislatura debemos abordar esta triste y ya tradicional cuestión las catástrofes naturales y, en especial, los incendios.

Por tanto, mi primer recuerdo y máxima solidaridad con el sufrimiento humano que causan estas catástrofes.

por su interés medioambiental. Debemos dar respuesta sin titubeos a estos problemas nos lo exigen los ciudadanos. Las instituciones europeas no pueden, un año más, ser incapaces de encontrar una solución adecuada para los afectados. Debemos ser capaces de ayudar a los damnificados y sentar las bases para la pronta recuperación de las áreas afectadas. Hay que seguir trabajando intensamente en el ámbito de la prevención, profundizando en el desarrollo del servicio europeo de protección civil. Me permito hacer un doble llamamiento a la Comisión Europea, para que analice la situación y adopte las medidas apropiadas que permitan compensar los costes sociales inherentes a la pérdida de puestos de trabajo y fuentes de ingresos para los habitantes de las regiones afectadas. Mi segundo llamamiento es al Gobierno español, a quien corresponderá la Presidencia en ejercicio del Consejo a partir de enero de 2010. El Gobierno español debe ser capaz de transmitir su sensibilidad y preocupación a sus homólogos. Creo que, imperativamente, debe incluir entre los asuntos prioritarios de su agenda el desbloqueo de la reforma del Fondo de Solidaridad europeo. La Presidencia española debe apostar también de forma clara y decidida por el desarrollo de una estrategia común europea